Voorzitter, voordat we nadenken over verdieping van de EMU, moeten we eerst gemaakte afspraken nakomen.

Dat ondergraaft de geloofwaardigheid van de eurozone. Ik steun de positie van de Nederlandse regering die wil dat regels worden nagekomen en risico's worden afgebouwd.

Tegelijk zeg ik de Europese Unie moet solidair zijn met Italië en ook met Griekenland. Bij deze landen komen nu de meeste migranten aan en veel lidstaten kijken de andere kant op. Onaanvaardbaar! Europa moet de opvang samen gaan regelen en landen die dat niet doen, moeten gaan meebetalen aan die opvang.